Si le Conseil européen le souhaite, en tenant compte de votre propre résolution, cette première étape nous permettra d'envisager la suite des négociations de manière plus sereine. Nous affirmons aussi la stabilité de notre continent. Dans un monde nous le savons tous incertain, notre Union doit être capable de trouver avec le Royaume Uni des solutions rationnelles et doit pouvoir ensuite, ou en même temps, se concentrer et concentrer son énergie sur toutes les initiatives et tous les défis que nous avons à affronter ensemble et que Frans Timmermans vient d'évoquer au nom de la Commission européenne. Nous passons aussi un message de confiance à beaucoup de gens, à beaucoup d'acteurs, à beaucoup de citoyens qui sont inquiets, parfois même angoissés, à la suite de la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Dans cette négociation je l'ai déjà dit souvent parmi vous notre état d'esprit n'a jamais été de faire des concessions mutuelles. Il ne s'agissait pas de faire des concessions sur les droits des citoyens. Il ne s'agissait pas de faire des concessions sur le processus de paix et la stabilité en Irlande, ni même de faire des concessions à l'égard des milliers de porteurs de projets qui sont financés par les politiques et par le budget européen. Je sais que cette ligne a toujours été partagée par le Parlement et aussi par le Conseil. L'accord qui a été trouvé vendredi doit beaucoup je veux le dire, Matti à la coopération permanente avec le Conseil, avec les États membres.

Je voudrais évoquer les points principaux de notre accord.

qui engagent et forment une base solide pour la poursuite de nos négociations. C'est cette appréciation positive que Frans Timmermans pourrait le dire mieux que moi la Commission européenne et son président, Jean Claude Juncker, ont portée sur ce rapport conjoint. Les engagements politiques qui ont été pris au plus haut niveau vendredi et que nous avons traduits de manière très précise dans le rapport conjoint me paraissent je le dis en toute responsabilité remplir ces conditions. Je veux être très clair sur ce point, Mesdames et Messieurs les députés jamais je n'aurais présenté ce rapport conjoint dans ma responsabilité de négociateur s'il n'était pas l'occasion d'acter et de prendre acte, avec le Royaume Uni, de vrais progrès pour sécuriser les droits des citoyens, pour sécuriser les porteurs de projets financés par le budget européen et pour sécuriser le processus de paix en Irlande et les conditions de la coopération Nord Sud. Nous n'accepterons aucun retour en arrière par rapport à ce rapport conjoint. Ces progrès sont actés et devront être rapidement traduits dans un accord de retrait juridiquement contraignant sur chacun de nos trois sujets et sur quelques autres aussi qui restent à négocier ou à clarifier. C'est l'une des conditions pour la bonne poursuite des négociations. Au début de ce débat en plénière, je voudrais insister essentiellement sur le sujet qui a été notre priorité commune depuis le début les droits des citoyens. Quatre millions et demi de citoyens européens, que vous représentez, ont décidé de vivre de l'autre côté de la Manche ou chez nous sur la base du droit de l'Union, qui permet la libre circulation des personnes. Notre rapport conjoint préserve leurs droits. Il garantit que tous les citoyens européens arrivés au Royaume Uni et tous les citoyens britanniques arrivés dans l'Union avant la date du retrait britannique pourront continuer à vivre comme aujourd'hui avec des garanties appliquées sans discrimination pour la nationalité et pour la durée de leur vie. Cela veut dire, par exemple, qu'un citoyen du continent ou du Royaume Uni qui a choisi de vivre d'un côté ou de l'autre de la Manche pourra continuer à y résider après le Brexit. Ce droit de résidence sera même étendu par rapport au droit existant. Si ce citoyen décide de revenir dans son pays et, donc, s'absente du Royaume Uni ou d'un autre pays, il pourra revenir et retrouver ses droits après une période d'absence d'un maximum de cinq ans, contre deux années seulement aujourd'hui. Une étudiante britannique dans l'un des pays de l'Union ne subira pas les effets du Brexit. Elle pourra continuer ses études, payer les mêmes droits d'inscription que les citoyens du pays où elle étudie et même y travailler après ses études. Cela vaut évidemment pour tous les étudiants européens au Royaume Uni. Des infirmières ou des médecins en fonction avant le Brexit pourront continuer à travailler dans leur pays d'accueil. Leurs qualifications professionnelles resteront reconnues, tout comme ce sera le cas des autres professions. Les membres de la famille conserveront leur droit à rejoindre leurs proches dans le futur, après le Brexit, au Royaume Uni ou dans l'Union. Tous les enfants seront protégés, même ceux qui naîtront après le Brexit. Les citoyens garderont leurs droits aux soins de santé, à la retraite, aux autres prestations de sécurité sociale, même s'ils quittent leur pays d'accueil pour un autre pays de l'Union. Cela vaut aussi pour un point qui était en débat jusqu'au dernier moment la portabilité des droits aux allocations familiales.

L'accord de retrait primera sur le droit national, qu'il soit britannique, français, slovaque ou maltais. Les garanties qu'il comportera seront directement invocables par les citoyens concernés pendant toute leur vie. Il n'y aura enfin aucune ambiguïté sur l'interprétation de ces droits d'un côté ou de l'autre de la Manche. La jurisprudence actuelle de la Cour de justice fera partie de l'accord et la jurisprudence future qu'il faudra construire s'appliquera. Les tribunaux britanniques devront la prendre dûment en compte c'est ce qui est écrit dans le rapport pendant toute la durée de la vie des citoyens concernés également. Enfin, les autorités britanniques ont prévu de créer une autorité indépendante qui pourra être saisie par les citoyens européens au Royaume-Uni, comme d'ailleurs les citoyens britanniques peuvent saisir de leurs droits la Commission européenne. Cette autorité indépendante sera détaillée dans son fonctionnement dans la suite de l'accord de retrait. Alors, Mesdames et Messieurs, il y a un autre problème s'agissant de tous les citoyens européens 3 millions et demi de personnes qui vivent actuellement et travaillent au Royaume Uni, qui concerne la procédure d'enregistrement que le Royaume Uni a exigée pour les citoyens européens sur son territoire. Il me semble je sais la sensibilité et l'attention que vous portez à ce point qu'il s'agit d'une démarche administrative qui sera pratique et nécessaire pour faciliter l'exercice effectif des droits. Mais nous avons obtenu et cela est inscrit dans le rapport joint que cette condition de cette démarche administrative soit transcrite dans l'accord de retrait avec les garanties nécessaires.

Ce que nous avons prévu dans ce rapport conjoint, c'est que la procédure que le Royaume Uni mettra en place devra être simple d'utilisation, fondée sur des critères objectifs, accompagnée des mêmes garanties procédurales qu'aujourd'hui, notamment en termes de recours.

Mesdames et Messieurs les députés, nous ne sommes pas au bout de la route ni sur les droits des citoyens je viens de le dire ni sur les autres sujets du retrait ordonné, nous resterons donc vigilants.

Il nous revient désormais de décider si ce résultat est un progrès suffisant pour ouvrir, dans certaines conditions, la deuxième phase des négociations. Si votre résolution va dans ce sens et si le Conseil européen constate également vendredi un progrès suffisant, j'engagerai, en votre nom, les travaux de rédaction formelle de l'accord de retrait et nous pouvons le faire assez vite sur la base de ce rapport conjoint, notamment. Nous poursuivrons les négociations sur tous les sujets où il nous faut encore clarifier, approfondir, négocier la gouvernance de l'accord futur, différents sujets comme les indications géographiques, la question des données et puis l'Irlande qui fera l'objet d'une voie de négociation spécifique. Nous devons trouver pour l'Irlande, ensemble, chacun dans sa responsabilité, des solutions spécifiques pour répondre à une situation unique sur l'île. En fonction des décisions du Conseil européen, nous avancerons également dans la définition d'une période de transition qui sera courte et encadrée pendant laquelle nous maintiendrons, avec les politiques européennes, l'ensemble de l'architecture de régulation, de supervision et, évidemment, le rôle de la Cour de justice.

nous avons à nous mettre d'accord entre nous sur le cadre de cette relation future. Mais, d'ores et déjà je le dis clairement et tranquillement il y a des points qui ne seront pas négociables ni l'intégrité du marché unique, ni les quatre libertés qui sont indissociables et sont la fondation du marché unique, ni l'autonomie de décision de l'Union, que le Royaume Uni a choisi de quitter.

Nous savons où nous sommes aujourd'hui et nous savons où nous pourrons aller. Je vous propose aujourd'hui de reconnaître que cette étape est importante. Il nous reste beaucoup d'autres étapes pour aboutir à un retrait ordonné du Royaume Uni, qui vaut beaucoup mieux qu'un retrait désordonné. Je vous remercie, à ce stade, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, pour l'avenir aussi, de votre soutien et de votre confiance, mais aussi de votre vigilance sur le déroulement futur des négociations.